Herr Kommissar, Medizinprodukte sind eines der wichtigsten Dinge, die Menschen helfen, gesund zu werden, und sie stellen gleichzeitig eine riesige Gefahr dar.

Stimmen Sie auch mit mir überein, dass es nötig ist, dass wir die Verwendung eines jeden Produkts einmaliger oder mehrmaliger Gebrauch klar definieren müssen und nicht in den Händen der Industrie belassen dürfen, zum Wohl der Patientinnen und Patienten in der Europäischen Union?